og tryggingamálaráðherra um breytingu á lögum númer fimmtíu tvö þúsund og níu um tímabundna greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði í því frumvarpi var lagt til að við lögin bættist nýr kafli um tímabundin úrræði einstaklinga er greiða fasteignaveðkröfur af tveimur fasteignum til heimilisnota með sex nýjum greinum þar sem það úrræði hefur nokkra sérstöðu er tímabundið og annars eðlis en greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna taldi nefndin rétt að flytja um það sérstakt frumvarp úrræðið er i frumvarpinu nefnt eignaráðstöfun og er fyrst og fremst ætlað að vera söluúrræði til að gera einstaklingum sem keypt höfðu fasteign til heimilisnota en ekki selt fyrri eign þegar efnahagshrunið varð kleift að losa sig við aðra eignina með því að ráðstafa henni til veðhafa á ætluðu markaðsvirði fasteignarinnar og telst slík ráðstöfun fullnaðargreiðsla af hálfu skuldara til þeirra veðhafa sem eigninni er ráðstafað til meginskilyrði þess að eignaráðstöfun af þessu tagi verði veitt er að báðar fasteignirnar hafi verið nýttar eða ætlaðar til nýtingar sem heimili og að sömu aðilar hafi haft óslitið eignarhald þeirra síðan hrunið varð þá er það gert að skilyrði að samanlögð uppreiknuð veðstaða beggja fasteignanna verði að nema sjötíu og fimm prósent af samanlögðu markaðsvirði þeirra til þess að umsókn sé tekin gild miðað er við sjötíu og fimm prósent enda á úrræðið að nýtast þeim sem sannanlega eru í vandræðum með að greiða af tveimur fasteignum og gæta þarf að því að það leiði hvorki til óréttmætrar auðgunar eiganda né verði of íþyngjandi í garð kröfuhafa

fimmtán hundruð heimili í þessari stöðu sú leið sem hér er lagt upp með og það eru ítarlegar lýsingar í frumvarpinu á því hvernig það gerist nákvæmlega er í reynd sú að veðhafar taki yfir aðra eignina sé hún ekki veðsett að fullu er gert ráð fyrir að veðréttindin færist frá þeirri eign sem haldið er eftir þau veðréttindin sem flytjast við eignaráðstöfun á fasteignina sem er ráðstafað og afsalað til veðhafa lenda í samræmi við rétthæð veðkrafna aftan við þau réttindi sem fyrir voru í veðröð ef samanlögð fjárhæð veðkrafna á þeirri eign sem ráðstafa skal til veðhafa er lægri en hundrað prósent af verðmæti hennar skal umsjónarmaður leita samninga við kröfuhafa beggja fasteigna og skuldarann um sanngjarna lausn á því hvernig farið skuli með eignarhlut skuldarans í þeirri fasteign sm ráðstafa skal til veðhafa þetta frumvarp hefur ekki verið lesið yfir af réttarfarsnefnd eða ekki verið óskað álits frá réttarfarsnefnd en það sem væri mjög nauðsynlegt að skoða í þessu er með hvaða hætti það á að meðhöndla þá stöðu sem kann að koma upp þegar verið er að flytja veð af eign sem er ekki að fullu veðsett yfir á aðra sem ráðstafa skal sem heldur er ekki að fullu veðsett þá er hætta á að veðhafi á tiltölulega tryggum veðrétti sé að flytjast yfir á veðrétt á bilinu áttatíu til hundrað prósent þetta þarf sem sagt að skoða til þess að leysa vanda allra sem eru í þessari stöðu og uppfylla þessi skilyrði en þegar við ætluðum að afgreiða þetta út úr nefndinni eða afgreiða þetta hér sem lög fyrir þinglok ákváðum við samt sem áður

úrræðið nær til þeirra sem keyptu fasteignir á tímabilinu fyrsta janúar tvö þúsund og sjö til fyrsta nóvember tvö þúsund og átta enda er markmið frumvarpsins að aðstoða einstaklinga sem greiða fasteignaveðkröfur af tveimur fasteignum vegna þess að þeir hafi fyrir efnahagshrunið keypt fasteign en ekki getað losað sig við þá eldri miðað er við fyrsta nóvember tvö þúsund og átta þar sem bindandi kauptilboð getur hafa komið fyrir efnahagshrunið í október þó að kaupin hafi ekki gengið í gegn fyrr en einhverju síðar þar sem einungis er um tímabundið úrræði að ræða til að mæta erfiðleikum ákveðins hóps er lagt til að lögin falli úr gildi í árslok tvö þúsund og ellefu og þeim einstaklingum sem falla undir skilyrði laganna er því gefið rúmt ár til að sækja